w styczniu 2011 roku przyniosła jakiś pozytywny efekt czy w budżetach narodowych pojawiła się jakaś nowa wartość dodana w porównaniu z tym, co było poprzednio, i czy faktycznie nastąpiło to, na czym wszystkim nam zależało, czyli większa synergia polityk gospodarczych państw członkowskich, większe skoncentrowanie środków zgodnie z głównymi priorytetami Unii Europejskiej. Tego jeszcze nie wiemy, ten proces dopiero trwa, więc tak naprawdę dopiero za kilka miesięcy będziemy mogli ostatecznie ocenić, na ile skuteczny jest semestr europejski.

Na podstawie tego Rada ECOFIN w lutym przyjmuje pewne wytyczne ogólne dla państw członkowskich.

Mamy później bardzo napięty okres, czyli czerwiec, kiedy zarówno właściwe rady sektorowe, ich grupy, organy przygotowawcze, jak i Rada Europejska ostatecznie przyjmują te wytyczne, które są jak było w tym przypadku ostatecznie potwierdzone

Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę, że samej oceny semestru europejskiego powinniśmy dokonywać w dwóch aspektach pierwszy aspekt, czyli techniczne funkcjonowanie semestru europejskiego to, o czym mówiłem w jakim trybie pewne dokumenty są przyjmowane, ile mamy na to czasu drugi element to jest wpływ semestru europejskiego na dialog makroekonomiczny w Unii Europejskiej i zaangażowanie państw członkowskich w ten dialog, na wpływ sytuacji makroekonomicznej, na finanse publiczne. Jest to właściwie główny element, o który chodzi w semestrze europejskim, czyli połączenie priorytetów makroekonomicznych z możliwościami i z priorytetami w finansach publicznych.

Tak jak mówiłem, dokumentów jest bardzo dużo, ponad 600. Są bardzo krótkie terminy na zaopiniowanie.

Były gotowe pracować tylko na wersji angielskiej czy francuskiej, dostępnej w danym momencie, żeby móc przyspieszyć prace, żeby móc praktycznie doprowadzić do dialogu i przyjęcia wszystkich rekomendacji w odpowiednim terminie. Chciałbym teraz przejść do tego drugiego elementu, dla nas zdecydowanie ważniejszego, czyli oceny wpływu całego procesu semestru europejskiego na dialog makroekonomiczny w Unii Europejskiej. Musimy pamiętać, że semestr europejski jest tylko jednym z elementów, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy w Unii Europejskiej jako nowe instrumenty zacieśniania współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi i lepszej implementacji priorytetów Unii Europejskiej w tym zakresie.

rozwoju na politykę krajową poprzez najsilniejszy instrument istniejący w danym kraju, czyli budżet narodowy.

Komisji Europejskiej.

Wiedzą, jakie są zalecenia Unii Europejskiej w tym zakresie. Później parlamenty krajowe mają ostateczne zdanie odnośnie do kształtu budżetu krajowego, czyli mają bardzo dobry instrument kontroli sposobu przekładania przez rządy krajowe rekomendacji priorytetów unijnych

i pokazane, gdzie Unia powinna zmierzać, ale jednocześnie daje elastyczność dla poszczególnych państw członkowskich, bo nie wszyscy startujemy z tego samego miejsca, ale wszyscy mamy iść w tym samym kierunku.

celu. Drugim istotnym elementem, który się pojawia, jest większa koordynacja i lepsze ukierunkowanie użycia środków unijnych do realizacji priorytetów Unii Europejskiej.

celom. Wtedy osiągniemy cel wyznaczony dla wszystkich państw unijnych. Przekaz ten jest teraz bardzo

chwili. W związku z tym będzie łatwo za kilka tygodni dokonać krytyki, że pomimo semestru europejskiego państwa członkowskie nie zrealizowały pewnych

Padały tutaj pytania, jak w tym wszystkim odnajduje się Parlament Europejski, czy jest to proces transparentny.

w procesie. Parlament Europejski może również zgodnie z nową procedurą zaprosić przedstawicieli i Rady Europejskiej, i Rady do dyskusji, biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną. Dlatego wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku.